Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, quella che molti di voi hanno definito velocità, rapidità, io la definisco fretta e la fretta è spesso cattiva consigliera e non porta quasi mai a buoni risultati. Quindi su questa proposta della Commissione secondo me si è andati troppo in fretta e ci si è dimenticati di quelle che devono essere le priorità per poter pensare a una guardia costiera e di frontiera ossia il superamento del regolamento di Dublino 3, un meccanismo di redistribuzione obbligatoria e la previsione di vie di accesso legali, perché altrimenti con il meccanismo proposto rischiamo semplicemente di far diventare gli stadi del Sud un grande campo profughi.

Io credo che sia un qualcosa di pericoloso